Szczerze życzymy nowym władzom w Kijowie, aby wojna, która od 2014 roku wykrwawia Donbas, zakończyła się jak najszybciej.

Formuła Steinmeiera może stać się dla Władimira Putina trwałą gwarancją bezkarności i rozgrzeszeniem jego agresywnej polityki.

Widzą te zagrożenia także obywatele Ukrainy, którzy coraz liczniej przeciwko temu rozwiązaniu protestują, nazywając je wprost kapitulacją.